Aș dori să salut, în primul rând, prezența Comisiei și a Consiliului, precum și buna colaborare pe care am avut o până în acest moment cu aceste două instituții, ca și cu colegii din celelalte grupuri politice. Raportul pe care l am pregătit abordează cererea de aderare a Islandei la Uniune prin prisma a patru puncte principale.

În această privință, Islanda excelează, având o puternică tradiție democratică. Pe de altă parte, în ciuda recentelor semne încurajatoare, există încă dubii care planează asupra independenței sistemului judiciar. Mai mult decât atât, autoritățile islandeze trebuie să pună capăt distincției între cetățenii europeni în ceea ce privește dreptul la vot și participarea la alegerile locale. A doua chestiune criteriile economice. Ca membru al spațiului economic european, Islanda îndeplinește deja o mare parte din obligațiile unui stat membru. Salut reînceperea negocierilor bilaterale asupra legislației Icesave, precum și recentele semne de consolidare economică. Susțin, evident, dorința Islandei de a intra în zona euro după ce ea va deveni un stat membru al Uniunii și va îndeplini condițiile necesare. A treia chestiune cooperarea regională. În această privință, Islanda și aderarea acestei țări reprezintă o ocazie unică pentru Uniunea noastră de a și întări, de a și consolida prezența în zona arctică.

Aceasta este esențială pentru ca procesul de aderare să fie încununat de succes și, în acest sens, trebuie încurajată, cred eu, inițiativa autorităților islandeze de a lansa o dezbatere publică și de a consulta toate părțile interesate de acest proiect, cu atât mai mult cu cât o anchetă recentă releva faptul că islandezii își doresc să primească mai multe informații despre Uniune și despre politicile acesteia.